Také lokalizace volajícího na tuto linku se musí zlepšit, jelikož to zásadním způsobem rozhoduje o šanci na záchranu života.

reverzní linky 112, která by představovala systém včasného varování občanů pomocí telekomunikačních služeb ohledně přírodních a jiných katastrof, kterých u nás už přibývá. Dále jednoznačně podporuji rozšíření možností pro zdravotně postižené uživatele telekomunikačních služeb a vítám samozřejmě závazek Komise k rozšíření vysokopásmového